Wir haben alle gemeinsam große Pläne, wenn es um Verkehrspolitik geht Digitalisierung, Automatisierung, Reduktion der Emissionen.

Unser Problem ist heute, dass die Ansprüche groß sind und der Geldbeutel klein ist. Das ein bisschen zusammenzubringen, war unser Interesse.

Nur um mal ein paar wenige Beispiele zu benennen, wie groß der Bedarf an Investitionen im Infrastrukturbereich ist. Deswegen haben wir im Verkehrsausschuss Anträge eingebracht, die Fazilität Connecting Europe zu erhöhen, eine stärkere Finanzierung der Flugsicherheitsagentur, eine stärkere Finanzierung der Europäischen Agentur für die Sicherheit im Seeverkehr sowie die Finanzierung eines Pilotprojekts für mehr Transparenz in der öffentlichen Auftragsvergabe.